Herr Präsident!

Er ist eingetreten für so etwas wie Vereinigte Staaten von Europa und er, der ein realistischer Pazifist war, meinte damit vor allem eine gemeinsame Außenpolitik, eine gemeinsame Schiedsgerichtbarkeit und auch eine gemeinsame Defensivstreitmacht. Es ist unsere Aufgabe in dieser Tradition dafür einzutreten, dass Europa sich auf seine Kernaufgaben konzentriert und das ist eine gemeinschaftliche Außen und Sicherheitspolitik! Und wenn ich zwei andere große Europäer zitieren darf Otto von Habsburg, der diese Woche hundert Jahre alt geworden wäre, und Franz Josef Strauß.

Diesen Weg müssen wir konsequent weitergehen und das tut der Bericht Danjean!